O tensiune extremă s a instalat între cele două națiuni vecine și cred că, de aceea, dezbaterea pe care o avem azi e binevenită.

Aș vrea apoi să spun că deplâng, la rândul meu, pierderile de vieți omenești survenite în urma înfruntărilor armate de la începutul lunii. Mai ales în contextul tensionat actual, trebuie să cerem ferm ambelor părți să acționeze cu maximă moderație și să dea curs cererii Consiliului de Securitate al ONU de a instaura un armistițiu durabil. Oricare ar fi sursa dezacordului dintre Thailanda și Cambodgia, recursul la forță nu e o soluție. Vreau, de aceea, să lansez un apel celor două părți să găsească de urgență o soluție pacifică la diferendul teritorial din zona templului Preah Vihear. Trebuie să reamintesc, de altfel, că există o decizie lipsită de echivoc a Curții Internaționale de Justiție, din 1962, și că posibilitățile de soluționare nu lipsesc, inclusiv prin medierea ASEAN. E nevoie doar, potrivit dreptului internațional, de negocieri de bună credință.